seguridad y justicia es algo que ha dicho —yo creo que con acierto— el diputado Busuttil cuando hablaba de la ciudadanía europea. De lo que estamos hablando aquí es de la composición de esa ciudadanía europea, que tenemos que profundizar y que es, sin duda, uno de los ejes —desde luego, lo ha sido para la Presidencia española— de la nueva etapa política que se abre en Europa con el Tratado de Lisboa.

Yo le agradezco esa pregunta tan directa y voy a intentar estructurar mi respuesta en torno a algunos puntos que tienen que ver todos ellos, sin duda, con la ciudadanía europea, con el contenido de los derechos, de las libertades, de la seguridad, de la justicia

En relación con las libertades, hemos estado hablando antes de la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es una de las prioridades de la Presidencia española.

Es una Directiva muy ambiciosa, muy importante.

Los temas relativos a las víctimas han sido una preocupación y una prioridad de la Presidencia española, especialmente las víctimas de la violencia de género. Yo quisiera decirle que en este tiempo se ha avanzado en la Directiva contra la trata de seres humanos.

Ha habido —y hay en marcha— acuerdos con los Estados Unidos en relación con temas de seguridad la Declaración de Toledo sobre seguridad y aviación civil el tema SWIFT, muy conocido por este Parlamento, respecto del que hay un mandato de negociación para que haya un acuerdo político con los Estados Unidos lo antes posible.

En los temas que se refieren a cooperación civil, esperamos acordar el Reglamento Roma III, una ley aplicable a los matrimonios.

Y, al mismo tiempo, en colaboración también con la Comisión, está en marcha un programa de retorno para menores no acompañados. Por otra parte, en relación con el asilo, están manteniéndose las operaciones Frontex y se está trabajando en un programa europeo para los refugiados y en el reasentamiento de los refugiados y, con algunos países, también en programas de repatriación.